hefur frá því að hæstiréttur íslands kvað upp sína niðurstöðu og kynnti hana reynt að varpa ábyrgðinni á þessu dómadagsklúðri yfir á alla aðra en ríkisstjórnina sjálfa en það vita það allir sem fylgjast með þjóðmálum á íslandi að það er ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin og það er rétt hjá hæstvirtum innanríkisráðherra að málið er grafalvarlegt það er svo alvarlegt að hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin ætti að hafa manndóm í sér til að biðjast afsökunar og axla ábyrgð á sínum mistökum það hefur hún ekki gert málið er grafalvarlegt vegna þess að það staðfestir að við völd landinu er vanhæf ríkisstjórn sem getur ekki staðið einu sinni skammlaust að almennum kosningum í landinu og það eru fréttir sem við viljum ekki að fari út í heiminn þetta mál stórskaðar ásýnd íslands sem lýðræðissamfélags í samfélagi þjóðanna það er alvarlegt mál vegna þess að slíkir atburðir koma ekki upp